Pane předsedající, jsem ráda, že tato směrnice nakonec prošla velkým počtem hlasů. Samozřejmě předvídatelné a transparentní pracovní podmínky jsou velmi důležité pro zaměstnance, ale také pro zaměstnavatele, aby měli jistotu, co a jaké informace, v jakém časovém horizontu musí svým potenciálním zaměstnancům i stávajícím zaměstnancům poskytnout. Dohoda z trialogu tedy je, myslím, relativně vyvážená jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, proto jsem ji nakonec podpořila. Především zaměstnanci budou dříve informováni o svých právech a měli by mít také snazší přístup ke stabilnímu zaměstnání. Finální znění respektuje národní úpravu, která může lépe zohlednit národní specifika pracovního trhu, a neměla by také vést k nepřiměřené byrokratické zátěži pro zaměstnavatele, to považuji za velmi důležité.